hæstvirtur forseti málefni íslenskrar erfðagreiningar hafa verið nokkuð í umræðunni upp á síðkastið af ýmsum ástæðum bæði vegna þess hvað fyrirtækið og starfsmenn þess hafa staðið sig vel í rannsóknum og því sem snýr að rekstri

og eins hafa verið skrif um hinn miðlæga gagnagrunn á heilbrigðissviði sem íslensk erfðagreining fékk til rekstrar á sínum tíma með sérstökum lögum þar um þessi skrif urðu til þess að ég hugsaði til upphafs þessa máls og stöðu hins miðlæga gagnagrunns eins og hann er í dag en eins og öllum er kunnugt varð ekkert af þessum hugmyndum að koma upp miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði og fela gagnagrunninn einkaaðila það er íslenskri erfðagreiningu eða decode og ég lagði fram fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra um hvort hæstvirtur fjármálaráðherra mundi beita sér fyrir afnámi ríkisábyrgðar á skuldabréfum út gefnum af decode fyrirspurn sem hæstvirtur ráðherra er búinn að svara þetta var heimild sem var bundin rekstri gagnagrunnsins ég vil í þessu sambandi spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra um endurskoðun laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði hvort ráðherrann hafi endurskoðun á lögum um gagnagrunn á heilbrigðissviði númer hundrað þrjátíu og níu nítján hundruð níutíu og átta í huga samanber nítjánda grein laganna og hvort hæstvirtur ráðherra hafi tekið afstöðu til tímabundins rekstrarleyfis íslenskrar erfðagreiningar til starfsrækslu gagnagrunnsins hæstvirtur forseti heilbrigðis og tryggingamálaráðherra gaf út tímabundið rekstrarleyfi á grundvelli laganna til íslenskrar erfðagreiningar e h f þann tuttugasta og annan janúar árið tvö þúsund til gerðar og starfrækslu gagnagrunnsins gildi rekstrarleyfa til tólf ára

ég vil í þessu sambandi benda á að svo lengi sem lögin eru í gildi er þessi heimild til staðar og gæti endurvakið einnig heimild til ríkisábyrgðar ef málið færi í gang en ég hefði talið að eða við stöðu mála væri það hreinsun í lagasafni alþingis að fella þessi lög úr gildi en ég vildi fá að heyra álit hæstvirtur ráðherra á því